Ik citeer de Europese Commissie Detacheringen kunnen een cruciale economische rol vervullen door tijdelijke tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde beroepen of sectoren, bijvoorbeeld de bouw of het vervoer, op te vangen.

Laat het nu net deze sectoren in Nederland zijn, die mede door de detacheringsrichtlijn uit Brussel helemaal kapot zijn gemaakt. Nederland heeft geen tekort aan arbeidskrachten, maar ziet onder meer de bouw en de transportsector overspoeld worden met goedkope arbeidskrachten uit met name Oost Europese landen. De tegelzetter en de schilder uit de provincie moeten het opnemen tegen hun vele malen goedkopere collega's uit Oost Europese landen. Want dat is goed voor de concurrentie, vindt de Commissie. Dat is echter geen concurrentie, dat is het slopen van de Nederlandse werkgelegenheid. Tienduizenden en tienduizenden mensen in sectoren als de bouw en het transport, zijn in Nederland werkloos. Niet omdat er geen werk is, maar omdat wij van wereldvreemde Brusselse bureaucraten niet meer zelf mogen bepalen wie er in ons land mag komen werken. De oplossing is om de lidstaten dus weer zelf te laten beslissen over hun grenzen en over de arbeidsmigratie. 22 Mei is de dag dat de Nederlandse burgers hierover kunnen stemmen.